Ils se battaient contre des projets miniers, forestiers ou agro industriels, mais d'autres aussi ont été réduits au silence par l'intimidation et la violence. Ce triste diagnostic étant posé, comment pouvons nous les aider? Il est toujours possible de faire pression sur les États et les multinationales qui encouragent ces violences pour toujours plus de profit, mais nous aiderons surtout ces défenseurs héroïques de l'environnement si nous changeons, nous aussi, nos habitudes de consommation. L'abattage forestier, le braconnage, l'agriculture de masse et intensive existent et se développent parce qu'il y a une demande dans les supermarchés de l'Europe le bois pour nos meubles, le soja pour le bœuf et l'huile de palme pour les shampooings. En effet, la consommation de l'Union européenne représenterait environ 10 de la part mondiale de la déforestation, qui est notamment due à la consommation de ces produits.